En réalité, vous méprisez profondément les peuples européens et leur avis. Hier, les Portugais changeaient de gouvernement en sachant que, de toute façon, les politiques d'austérité que les nouveaux élus allaient mettre en place seraient dictées ailleurs. Le gouvernement grec ne peut même pas choisir à quel prix il va brader ses actifs publics la chose est décidée à Bruxelles, à Strasbourg, au FMI, à Washington. Aujourd'hui, les dirigeants européens, la Commission en tête, méprisent le vote slovaque et attendent que le parlement slovaque revote dans ce qui est pour eux, le bon sens, c'est à dire le sens du toujours plus d'Europe.

Mais où allez vous prendre l'argent? Le sommet européen qui s'annonce sera une veillée funèbre autour du gisant qu'est devenue la démocratie européenne.